forseti sextánda janúar lagði ég fram tvær fyrirspurnir til umhverfisráðherra hæstvirtur um loftslagsmál munnlega þeirrar sem nú liggur fyrir um reglur um losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi frá stóriðju og frá öðrum uppsprettum

og nokkrum undirliðum það svar barst í dag er reyndar því miður ekki búið að dreifa enn hér í þinginu í því svari og í fréttatilkynningu um það frumvarp sem umhverfisráðherra ætlar að flytja kemur í raun og veru fram svar ráðherrans við þessari mánaðargömlu munnlegu fyrirspurn

hundruð og tíu þúsund tonn á ári en kvótinn samkvæmt kvóta er sextán hundruð þúsund tonn á ári það er á síðasta árinu árið tvö þúsund og tólf verður staðan þannig að losunin er sautján hundruð og tíu þúsund tonn að gefnum þessu forsendum en leyfið sextán hundruð þúsund tonn þetta ætlar ráðherrann að leysa með meðaltalsaðferðinni annars vegar hann ætlar að leggja saman losunina á árunum tvö þúsund og átta til tvö þúsund og tólf þau fimm ár og deila í þau með fimm þetta er í fyrsta sinn sem umhverfisráðherra lýsir þessu yfir af þeim umhverfisráðherrum sem hér hafa setið í þessari ríkisstjórn það eru merkar fréttir vegna þess að hingað til hefur af hálfu umhverfisráðherra verið farið í kringum þetta eins og heitan graut þar að auki kemur fram óljóst í þessu skriflega svari að formlega á að standa við kvóta samkomulagið með því að álverin annað hvort rækti skóg sem er góð hugmynd eða kaupi kvóta sem er nú raunhæfari hugmynd og kaupi hann inn í hina almennu heimildir íslendinga sem þýðir það ef íslendingar ná að draga saman losun gróðurhúsalofttegunda og leggja þar með lið baráttunni í heiminum gegn þeirri vá sem stafar af almennri hlýnun sem er eitthvað mesta vandamál og úrlausnarefni að umhverfisráðherra haldi áfram að ræða þessi mál almennt í þeim dúr og skýri betur